Martedì La Conferenza dei presidenti ha approvato la richiesta della commissione speciale sul terrorismo volta a prorogare il mandato della commissione speciale di altri due mesi. La commissione sul terrorismo ritiene che tale proroga sia necessaria affinché essa possa adempiere al suo mandato e ai suoi compiti. La decisione della Conferenza dei presidenti sarà aggiunta alle votazioni di martedì e si considererà approvata se non saranno sollevate obiezioni.